no quiero dejar pasar este momento sin felicitarla por el excelente trabajo al frente de la política exterior de la Unión Europea durante todos estos años. Sé que no han sido años fáciles, han sido años complicados, y creo que la labor ha sido excelente, sinceramente. Y, entrando en materia, probablemente esta primera frase sea una obviedad, pero es necesario comenzar diciendo que la seguridad y su vínculo con el desarrollo son una cuestión clave para el futuro de la Unión. Pero es una certeza, y las respuestas que demos —la gestión, la recuperación de las crisis, así como la propia estabilización y la construcción de la paz— han de ser pilares fundamentales de la estrategia de la Unión Europea.